Pri svojej nelegálnej púti za slobodou sú však odkázaní na asistenciu prevádzačov, ktorí sú ochotní za mastný bakšiš pomôcť utečencom prejsť aj bez potrebných dokladov cez sinajskú hranicu. V tomto divokom obchode nemajú utečenci v rukách prevádzačských gangov takmer žiadne práva, sú odkázaní na priazeň či nepriazeň osudu a na svojvôľu tých, ktorým za úplatok vložili do rúk svoj vlastný osud. Smrť siedmich eritrejských utečencov zabitých na egyptsko izraelskej hranici nám trochu poodhalila biednu situáciu utečencov nelegálne putujúcich za slobodou. Preto je na mieste, vážení kolegovia, vložiť sa do riešenia tohto problému a spolu s vládami dotknutých krajín pomôcť nájsť civilizované riešenie problému eritrejských utečencov.